Madame la Présidente, le rapport de Mme Parvanova sur l'intégration sociale des femmes appartenant à des minorités ethniques tombe à point nommé quand le gouvernement français se lance dans une vaste opération d'expulsion des Roms hommes, femmes et enfants les citoyens européens les plus démunis, les plus discriminés. Les femmes roms sont victimes d'une double discrimination en raison de leur origine et de leur sexe. Discrimination dans l'exercice des droits fondamentaux que sont le droit à l'éducation, à l'emploi, à la santé. La violence dont elles sont victimes en tant que femmes constitue une autre forme de discrimination. Il nous faut exiger de tous les États membres le respect des droits fondamentaux de la plus grande minorité ethnique en Europe et, en premier lieu, de ces femmes. Travail forcé, traite, stérilisation forcée, mariage précoce, avortements nombreux caractérisent la vie de ces femmes et ce n'est pas en les pourchassant de ville en ville, en les déplaçant d'un bout à l'autre de l'Europe, que leur condition s'améliorera. Chaque État membre, y compris la France, se doit d'assurer la protection de ces femmes et d'assurer l'éducation des enfants roms, garçons et filles. C'est la clé de leur liberté et de leur autonomie. Pour cela, ils ont besoin de stabilité et de soutien et les expulsions sont inacceptables.